Ja, nisem dobil odgovorov pa tudi po tej logiki, kot jo tukaj razlaga premier, je bil sedemindvajsetega aprila letos v Jelšanah strankarski shod Socialnih demokratov. Ljudje so vas pogrešali prejšnjo soboto v Črnomlju, premier. Kajti bili ste povabljeni. Tam je bilo povedano, strani organizatorjev, Civilne iniciative Bela krajina, da so bili povabljeni vsi predstavniki vseh političnih strank, zastopanih v parlamentu, posebej pa še predsednik vlade, predsednik države in tako naprej. Ni vas bilo, ljudje so vas pogrešali, iz vaših ust so želeli slišati, kaj boste storili za zagotovitev njihove varnosti. Tudi niste poslali nobenega od številnih visokih državnih funkcionarjev, ki so dobro plačani za to, da bi opravljali delo, ki govori o zaščiti slovensko-hrvaške oziroma hrvaško-slovenske schengenske meje. Tudi vas nisem spraševal o vaši ograji. Mi je pa ena gospa prejšnjo soboto tam rekla, da se premier Marjan Šarec gotovo počuti varnega za več kot dva pa pol metra zidano visoko ograjo, da pa ne razume, zakaj ga danes, torej takrat v soboto, ni tukaj med njimi in zakaj ne pove, kako bo zaščitil tudi njih. Pogrešali so vas, spoštovani premier. Ne razumem zakaj se bojite, zakaj se bojite ljudi, ko ste bili v neki drugi vlogi, ko ste igrali Serpentinška, se ljudi niste bali. Zakaj se jih bojite sedaj? In ljudje upravičeno pričakujejo od vas, da boste ravnali v skladu z zakonom in z ustavo in da jih boste zaščitili. Ti ukrepi, ki ste jih omenili, ne rešujejo situacije. Petintrideset vojakov brez pooblastil na slovensko, na hrvaško-slovenski meji ne more rešiti situacije. Frontex tudi ne, ki se bo aktiviral mogoče čez leto ali pa dve. Situacijo potrebno rešiti danes, ta trenutek, in če kdo lahko tem ali je varnostna situacija ustrezna na slovensko-hrvaški schengenski meji ali ne, ta verodostojno oceno, so to gotovo slovenski policisti. In, policist Kristjan Mlekuž oziroma predsednik sindikata pravi: "Varovanja zelene meje ni." To je njegova izjava. In, situacija na tej meji govori o tem, da ima še kako prav. Zato vas sprašujem, kaj boste storili, da bo imel ... Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, izvolite.